Ich habe zwei Anmerkungen zu den Ratsergebnissen. Erste Anmerkung Die Mitgliedstaaten haben kein einziges Wort über die Situation in Malta und wir reden hier von einem Auftragsmord in Malta, in den oberste Regierungskreise verstrickt sind verloren.

Meine zweite Anmerkung bezieht sich auf den Grünen Deal Wenn wir es richtig machen, kann der Green Deal der Wachstumsmotor für die Europäische Union werden.

Richtig machen bedeutet auf neue Technologien, auf intelligente Lösungen setzen.

Es ist technologisch möglich, aber es muss natürlich auch ökonomisch sinnvoll sein. Deshalb finde ich, dass Klimapolitik und Wettbewerbspolitik zwei Seiten einer Medaille sind, und ich freue mich, Frau Kommissionspräsidentin, dass Sie nächstes Jahr neben dem Vorschlag für das Klimagesetz gleichzeitig auch Ihre Industriepolitik vorstellen werden, das finde ich eine gute Ansage und bin neugierig auf Ihre Vorschläge.